Seveda pa se ob zavedanju, da je plastika tudi ubijalec naše prihodnosti, moramo zavedati, da bo do leta 2050, če ne bomo spremenili nič, v morju več plastike, kot pa je rib, da ta plastika, pravzaprav, prodira povsod, je v hrani, uničuje in ubija živali, našli so jo tudi v človeku. Torej ta mikroplastika, ki je tudi posledica toliko odvržene plastike, resno ogroža naš planet. In ob tem, seveda, se moramo zavedati, da obstajajo alternative in da pravzaprav je ta boj proti plastiki za enkratno uporabo tudi priložnost za gospodarstvo, za nova delovna mesta, samo zganiti se moramo pravočasno in sredstva vložiti tudi v raziskave, kako čim prej in učinkovito do tega cilja, torej da naredimo stop plastiki.